Ja, hvala lepa, ministrica, za to izvrsten, izvrstno, izhodišče, v sistemu nekaj ne štima. Ja, v sistemu ne štima ne to, da je da je seštevek vseh socialnih transferjev, ki si jih posameznik, lahko privošči, previsok. V sistemu glavnem štima, ne štima to, da je plača, ki jo nekdo, ki dela, ki vlaga svoj trud, čas in energijo, je prenizka. zato se, kot pravi urbana legenda, bolj splača sedeti doma. ne ker je seštevek, se pravi, socialnih transferjev previsok, ker je enostavno minimalna plača, minimalna plača, prenizka, in sistem tukaj, zopet citiram premierja, ni pravičen, do zaposlenega. dodatek pa, o katerem danes govoriva, dobivajo ljudje, ki delajo. Ki svojim delom ne morejo, seštevkom vsega, kar s svojim delom, prigarajo, ne morejo, ustvariti enega normalnega, varnega, socialno varnega, družinskega, družinskega okolja. Izračuni so jasni, številke so jasne, statistike so jasne, slovo od tega dodatka na delovno aktivnost je, slaba ideja, je slaba poteza, je korak proti antisocialni državi, v Levici temu ostro nasprotujemo in bomo tudi v, bomo tudi v prihodnje, še posebej v državi, za katero ste sami rekli, da beleži dobičke, dobičke tudi subvencionira, subvencionira gospodarstvo, subvencionira takšne in drugačne iniciative na naslovu gospodarstva, ko pa je treba, govorimo o milijonskih zneskih, ko pa je treba na drugi strani, sto evrov ali pa dvesto evrov nakloniti eni družini, ki, ki to reši, življenje skozi mesec, je pa, je pa to iz naslova države, problematično. Zato, ker je bistveno širša, bistveno širše vprašanje, kot samo ta en ukrep ukinitve ali neukinitve dodatka na delovno aktivnost, pozivam državni zbor, da opravi širšo razpravo. Hvala. Hvala, gospod poslanec. O vašem postopkovnem predlogu glasujemo jutri v okviru glasovanj.